Voorzitter, mevrouw de Commissaris, collega's, de Europese Commissie heeft helaas geen goed resultaat behaald in de onderhandelingen over het visserijprotocol met Mauritanië. Dat is jammer, niet alleen voor de Europese sector, maar ook voor de werkgelegenheid in Mauritanië.

Op 17 en 18 september kreeg de Commissie nog snel een paar toezeggingen van Mauritanië, maar voor de pelagische vloot blijft het resultaat onvoldoende. De Commissie is onderhandelaar namens álle EU landen en moet daarom toch een acceptabele deal bereiken voor álle vloten.

Misschien moet de jaarlijkse vergoeding van 67 miljoen euro gekoppeld worden aan de mate van benutting van de vangstmogelijkheden.